Hvala, gospod predsedujoči. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na tretji seji desetega januarja dva tisoč devetnajst obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je obravnavo in sprejem državnemu zboru predložila vlada. Rok za vlaganje amadmajev se je iztekel četrtega januarja, v poslovniškem roku pa so amandmaja vložile poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Pri delu odbora je sodeloval državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktor Jernej Štromajer, in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Državni sekretar je uvodoma povedal, da se v odloku študijska področja pretvorijo iz Klasius P v Klasius P šestnajst, v skladu z uredbo o spremembi uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki se je začel uporabljati prvega januarja lani. Predlog odloka prinaša jasnejši zapis trajanja mandata članov zavoda v skladu z Zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata študentov. Zapišejo se tudi angleška imena članic in univerze v posamezni akt. Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter za zakonodajno tehničnega vidika in k temu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica pa je pojasnila, da večina vloženih amadmajev ustrezno upošteva pripombe iz njihovega pisnega mnenja. Odbor je brez razprave sprejel amandmaja poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus k petemu in šestemu členu. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga odloka skupaj in jih sprejel. Hvala.